Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin Kroes, sehr geehrter Herr Chichester, liebe Kollegen und Mitschattenberichterstatter! ENISA ist kein Selbstzweck. ENISA war auch keine Diskussion um eine Agentur, sondern ENISA war Ausfluss einer Diskussion um eine der größten Herausforderungen für den europäischen Binnenmarkt, für die Freiheit der Bürger, für die Freiheit und Sicherheit einer neuen, jungen, digitalen Generation.

Im Grunde genommen ist die ENISA ein Baustein in einer Strategie.

Es gab keine Auseinandersetzung mit der Kommission. Ich danke der Kommissarin ausdrücklich für ihr persönliches Engagement.

Ich möchte noch einmal betonen Es ging nicht um die Sitzfrage, es ging nicht nur um organisatorische Fragen, sondern wir haben einen ganz wichtigen Baustein für die Strategie der Europäischen Union gefunden, um mit dem Thema Cyber Security in der angemessenen Weise umzugehen. Insofern danke ich allen Kollegen für ihr Engagement. Es ist ein weiterer wichtiger Baustein.